Moldawien ist uns wichtig als unmittelbarer Nachbar. Die Bürger Moldawiens sind uns wichtig als Europäer, weil sie sich mit der Europäischen Union assoziiert haben, weil sie mit uns zusammenarbeiten. Wir wollen sie in unserem Ordnungssystem sehen, wir wollen sie in unserem Wirtschaftsraum sehen, weil so die Zone der Stabilität in unserer Nachbarschaft wächst. Unser Engagement für Moldawien ist nicht frei von Bedingungen. Wir erwarten die Einhaltung von Menschen und Bürgerrechten, wir erwarten Rechtstaatlichkeit, wir erwarten Pluralismus in der Demokratie, wir erwarten saubere Politik. Diese Erwartung haben auch die Bürger in Moldawien. Die Moldawier haben Modernisierung und Reformen unterstützt. Sie erwarten eine Stabilisierung des Staates und der Wirtschaft. Die Oligarchen kämpfen stattdessen um die Macht. Vor allem wollen die Bürger jetzt eine Aufklärung der Verbrechen Wo ist die Milliarde, die aus den Banken gestohlen wurde? Ich würde mir wünschen, dass unsere Geheimdienste ihre diesbezüglichen Erkenntnisse den Moldawiern zur Verfügung stellen, damit das Geld identifiziert und zurückgeführt werden kann. Das Land braucht eine tatkräftige Regierung. Das Land braucht einen unabhängigen Generalstaatsanwalt. Das Land braucht wirksame Korruptionsbekämpfung. Die Europäische Union muss strikte Bedingungen stellen. Ein detaillierter Vertrag könnte helfen. Darin müssen Reformschritte und Zeitplan festgelegt werden. EU Fachleute müssen diese Marschroute in den Ministerien durchsetzen. Unsere Unterstützung muss davon abhängig gemacht werden. Die Bürger von Moldawien wollen bessere Lebensumstände. Das Land darf nicht noch mehr Bürger verlieren. Wir wollen Moldawien nicht als EU Partner verlieren. Wir dürfen deshalb keine Zeit verlieren.